Herr Präsident! Herr Floribert Chebeya Bahizire und sein grausames Schicksal sind leider kein Einzelfall. Es ist vielmehr die Spitze des Eisbergs, nicht nur für die Demokratische Republik Kongo, sondern für Afrika insgesamt. Kongo ist ein faszinierendes Land. Die Wässer dort könnten den ganzen Kontinent fruchtbar machen. Die Rohstoffe dort könnten den ganzen Kontinent reich machen. Die Energie dort könnte den ganzen Kontinent versorgen, und ein einigermaßen funktionierender Rechtsstaat würde ganz Afrika helfen, eine stabile Ordnung aufzubauen. Aber leider geschieht das Gegenteil. Kongo ist ein riesiger Hort der Destabilisierung, die dann immer wieder in andere Länder exportiert wird, die aber dann auch von außen in den Kongo hineingetragen wird. Deshalb müssen wir als EU einen der Schwerpunkte unserer Aufbaupolitik, unserer Rechtsstaatspolitik und unsere Friedenspolitik auf den Kongo richten, denn dort wird auch über das Schicksal Afrikas entschieden. Deshalb ist es richtig, dass dort unsere nächste große Konferenz stattfindet.